A Bizottság javaslata a következő hétéves költségvetéséről nem felel meg ennek az elvárásnak.

Ezt a Parlament jelentése elfogadhatatlannak tartja, és a források jelenlegi mértékét kívánja visszaállítani.

Az viszont már nem, hogy a jelentés tovább nyirbálná a tagállami szuverenitást. Az Unió saját forrásaira tett javaslat nem veszi figyelembe, hogy az adópolitika nemzeti hatáskör. A Tanácsban a költségvetés elfogadásához egyhangú szavazás helyett elegendő lenne a minősített többség is.